Trvalé zvyšování počtu a rozsahu humanitárních katastrof ve třetích zemích, které je mimo jiné i důsledkem klimatických změn, vyžaduje kvantitativní, ale i kvalitativní zlepšení humanitární pomoci. A proto plně podporuji opatření zmíněná ve zprávě, včetně transformace civilní ochrany členských států, aby mohla sloužit i jako akceschopná koordinovaná pomoc Evropské unie. Za naléhavé ovšem považuji také zlepšit bezpečnost humanitárních pracovníků. Myslím, že by Komise měla vyčlenit kapacity také na šíření osvěty zejména na Haiti, aby postižení obyvatelé chápali příčiny a následné okolnosti jejich katastrofy a pomáhali chránit bezpečnost humanitárních pracovníků, a nikoli naopak. Jinak je nutné a nikoli nežádoucí využívat ochrany armádních sil.